Rzeczywiście nie jest nas tutaj dzisiaj wielu na tej sali, ale pochodzimy z różnych grup politycznych i z różnych krajów, i wszyscy właściwie mówimy to samo. Bo rzeczywiście jednostki ochotniczych straży pożarnych to ważny element systemu bezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich. Służba ta jest przykładem odwagi i poświęcenia niesionego bezinteresownie i często z narażeniem życia. Ale to także jest wspaniały przykład budowy kapitału społecznego, a o to nam chodzi.

Skoro taka zgoda tutaj na tej sali panuje, to chciałbym podkreślić, Pani Komisarz, że zgadzam się z socjalistycznym posłem panem Brglezem, który powiedział, że dużo otrzymujemy od strażaków i dużo musimy im dać.